Señora presidenta, ayer centenares de miles de personas nos manifestamos otra vez en Barcelona de forma pacífica, como siempre lo hacemos, para pedir la libertad de los presos políticos y la vuelta a casa de los exiliados. Hoy, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, dos de los rehenes políticos, cumplen seis meses en cárcel preventiva pero el Estado español y quienes alimentan esta espiral de represión y esta deriva antidemocrática no se saldrán con la suya, porque no podrán contra tantas toneladas de dignidad de todo un pueblo porque la ficción que se han inventado para justificar la represión que si violencia, que si golpe de Estado, que si rebelión se caerá como un castillo de cartas, y porque cada vez son más las opiniones en Europa que dicen que no se puede permitir el acoso a los derechos fundamentales, civiles y políticos.